El Grupo socialista tiene muy claro cuál es nuestro trabajo durante los próximos cinco años. Vamos a trabajar por una Europa más ecologista, por una Europa más feminista, por una Europa más social. Y esperamos de la Comisión que actúe también con responsabilidad.

Les vamos a permitir incluso que se equivoquen lo que jamás vamos a permitir es que se resignen, es que sean inmóviles, es que no sean capaces de afrontar los retos y los desafíos que Europa necesita.

Pero estoy segura de que por delante tenemos cinco años de intenso trabajo para devolver la esperanza a la ciudadanía que está fuera de este Parlamento en el proyecto que los hombres y mujeres europeos esperan de nosotros.